mótmælin á austurvelli hafa sýnt hversu mikil örvænting reiði og hræðsla við framtíðina er hjá almenningi ég skil mjög vel þessa reiði ég er sjálf mjög reið

ég hef horft upp á bæði hjá sjálfri mér og mínum nánustu hvernig skuldir okkar hafa margfaldast og það er mjög auðvelt að tapa sér í þessari reiði að vera svona ósáttur við hvernig staðan er hérna á íslandi það sem mér hefur kannski stundum fundist varðandi mig sjálfa og verið ákveðinn vandi er það að ég skil hins vegar líka ég skil þessa reiði en ég skil líka að mörgu leyti þá erfiðu stöðu og þann mikla vanda sem stjórnvöld standa frammi fyrir vegna þess að vandinn er gífurlegur

að halda því fram að ráðherrarnir sem sitja í ríkisstjórn séu bara einfaldlega vont fólk vilji bara almenningi eitthvað vont en staðreyndin er einfaldlega sú að við stöndum uppi með gjaldþrota bankakerfi við stöndum uppi með gjaldþrota fyrirtæki gjaldþrota einstaklinga og nánast gjaldþrota ríkissjóð það er sannfæring mín að hæstvirtur forsætisráðherra leikur sér ekki að því að leggja til þrjátíu til fjörutíu milljarða króna niðurskurð á velferðarkerfinu sem hún hefur eytt ævi sinni í að verja það er enginn stjórnmálamaður sem vill sjá nokkra fjölskyldu missa heimili sín á uppboði og það er enginn stjórnmálamaður sem vill sjá íslenskt atvinnulíf í því lamasessi sem það er í dag þetta er hins vegar sá veruleiki sem við stöndum öll frammi fyrir og það er sú krafa sem mér hefur fundist bergmála hér úti á austurvelli bergmála í þeim tölvupóstum sem við höfum fengið öll er það að fólki er nokk sama hvort við séum samfylkingarmanneskjur framsóknarmaður sjálfstæðismaður í hreyfingunni eða vinstri grænn þau vilja að við vinnum saman og við reynum að leysa úr þessum gífurlega vanda að við hugsum um þau en ekki okkur

greiðslujöfnunina við erum líka að tala um muninn flatri leiðréttingu og almennri leiðréttingu hugtökin hugsunina á bak við það breytir því ekki að ég er algjörlega sannfærð um það að við getum leyst þetta það eru ekki til einfaldar lausnir því að vandinn er svo stór en það eru til lausnir það er hægt að fara í almenna skuldaleiðréttingu það er ekki einfalt það kostar en við getum gert það það er hægt að fara í réttlátan niðurskurð í velferðarkerfinu ekki einfalt það verður sársaukafullt en það er framkvæmanlegt við getum líka endurreist atvinnulífið það er svo sannarlega ekki einfalt en við getum gert það og það er framkvæmanlegt ef við tökum höndum saman og við getum reynt að skipta þessum byrðum á eins sanngjarnan máta og mögulegt er við munum öll eftir því að í fyrsta skipti sem ég man eftir það voru það sextíu og þrjú núll þegar við greiddum atkvæði með ályktun þingmannanefndarinnar þar vorum við hvött til þess að sýna heiðarleika hugrekki og festu í öllum okkar störfum það eru skilaboðin sem ég vil koma hér á framfæri fyrir hönd okkar framsóknarmanna að við viljum einmitt sýna hugrekki heiðarleika og festu og taka höndum saman vinna saman að því að leysa þessi vandamál samvinnu um almennar aðgerðir í þágu heimilanna og endurreisn atvinnulífsins